Hvala za besedo. v Sloveniji so plazovi zelo pogost pojav, ker tudi ena tretjina države je dejansko visoko izpostavljena možnosti, pojavljanja plazov. področje, s katerega jaz prihajam , iz Haloz, je ena ja, eno največjih področij oziroma najbolj izpostavljenih področij glede, plazov oziroma plazenja, kjer je celo pač ena polovica površine, kjer je visoka možnost, da se bo zgodil plaz oziroma pač, da se bo sprožil da se bojo sprožili plazovi. Zdaj, bom se kar navezal na nedeljo preteklo, zdaj, smo imeli zelo hudo ujmo na Ptuju in dejansko je, moram priznati, da pač da vsega, ne vem, trideset minutah je bilo, je zapadlo petdeset, litrov, vode na kvadratni meter in, enostavno bi pač tudi pozval ob tem, bom pač izkoristil možnost, da pozovem vse, da pač čimprej pomagamo, in, uradne institucije in vsi ostali, da pač pomagamo vsem prizadetim v teh naravnih nesrečah po celi Sloveniji. Ne samo na Ptuju, ampak po celi Sloveniji. Bom pa še izpostavil eno zelo zanimivo zgodbo, ki se pa je zgodilo nam osebno v našem bloku: breza, nam je rešila v bistvu blok pred letečo streho s sosednjega bloka . Tako da ja, treba vztrajati pri tem, da bomo čim bolj naravno in trajnostno živeli pa čimboljše skrbeli za naravo . zdaj, glede , izkazalo se je, da so bile tudi nekatere sanacije plazov v preteklosti, sploh v Halozah, premalo korenite ali pa obravnavane preveč izolirano od preostale geografske celote, na katero bi lahko posegli, na katero bi lahko posegi vplivali, so se na saniranih terenih pojavili ponovni plazovi. Občina na območju Haloz, žal pač, tragedija teh občin je, da ima zelo minimalne proračune oziroma zelo skromne občinske proračune. In, zato ker imajo tako majhne proračune, se tudi s s težavo, težko privoščijo oziroma celo najdejo sredstva za najnujnejše sanacije teh plazov, saj bistvo en večji plaz, sanacija enega večjega plazu stane nekje okrog štiristo do petsto tisoč evrov. Zdaj pa, glede na to recimo, če imamo občino, ki ima, ne vem, dva milijona pa pol proračuna, to skoraj neizvedljivo . in glede na to, bom zdaj tudi vam postavil vprašanje. zanimajo me podatki o številu plazov in njihovem obsegu na območju Haloz. Koliko je med evidentiranimi takih plazov, katere takojšnje ukrepanje in kaj je razlog, da se ukrepi še niso začeli izvajati? Koliko sredstev je oziroma namerava vaše ministrstvo letos nameniti za sanacijo plazov na območju Haloz? Pa, koliko konkretnih sanacij plazov to pomeni za področje Haloz in za katere plazove gre? Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor.